Pani Przewodnicząca! Układ nuklearny z Iranem był zwycięstwem cierpliwej dyplomacji, sztuką tego, co możliwe. Wojna, ofiary, zniszczenia to jest zawsze porażka dyplomacji. Ten układ mógł być filarem globalnej strategii nierozprzestrzeniania broni jądrowej zbudowanej wedle prostej zasady, że łatwiej jest zatrzymać czyjeś zbrojenia, niż rozbroić posiadacza bomby atomowej. Ale prezydent Trump, niezrażony doświadczeniem z Koreą Północną, wybrał inną drogę. Tak więc im mniej przewidywalna jest prezydentura Stanów Zjednoczonych, tym większa nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i całego regionu.

To jest kraj 80 milionów ludzi.

Iranu. Ci ludzie chcą żyć własnym życiem, niekoniecznie wedle wskazań ajatollaha.